În Europa secolului XXI, mobilitatea generalizată a persoanelor, a produselor, a serviciilor și, nu în ultimul rând, a alimentelor, aduce cu sine o mare vulnerabilitate viruși care cândva aveau un caracter local, acum se pot răspândi cu ușurință de la regiune la regiune sau de la țară la țară. Mă bucur că actuala propunere va avea un cadru mai coerent, care se bazează pe cel existent deja, cu instituirea unei mai bune cooperări la nivel național și sectorial.

Consolidarea sistemului existent, prin extinderea lui și la alte riscuri, va permite o mai eficace și mai bună stimulare și, bineînțeles, respectare a drepturilor pacienților, precum și o suplimentare în ceea ce privește eficacitatea bugetului.